Señor presidente, aprovecho este debate sobre el funcionamiento del Sistema de Información Schengen para insistir en que un servicio europeo de seguridad eficiente obliga a acabar con los filtros que tienen su origen en el nacionalismo de los Estados que frena tantos proyectos europeos.

Atesora un enorme conocimiento sobre delincuencia organizada y terrorismo. Actúa en un enclave geográfico estratégico para el tránsito de personas y bienes entre el norte y el sur de la Europa más occidental. Por eso, una participación operativa directa en el SIS, sin intermediaciones ni dependencias ineficaces e ineficientes, es clave para aportar los recursos y el conocimiento de esta Policía en las políticas de seguridad de la Unión. Atendiendo a la legislación del propio Estado miembro y la comunitaria, y desde la lógica operativa, la Ertzaintza debe tener representación propia en todos los foros y comisiones internacionales donde se deciden y coordinan las estrategias de seguridad donde se establecen puntos de conexión directos entre Policías europeas y se propicia la continuidad de muchas investigaciones.